România și Bulgaria, de exemplu, au aderat la Uniunea Europeană doar în urmă cu trei ani, dar regulile sunt reguli și trebuie respectate de toată lumea. Eu doresc, însă, să îi îndemn pe colegii deputați să voteze în favoarea amendamentului 2, prezentat de grupul parlamentar al Partidului Popular European. Există un mare număr de producători care au început, deja, investiții în vederea modernizării sistemelor de creștere sau care sunt pe punctul de a demara astfel de investiții, dar aceste investiții nu se pot realiza peste noapte, și ar fi incorect ca producătorii în cauză să fie penalizați. Subliniez, încă o dată, că este vorba doar de acei producători care au început să își modifice sistemele de creștere, iar amendamentul face referire la respectarea unor condiții clar definite.